Europejski Parlament jest po stronie Euromajdanu, po stronie bitych i represjonowanych, żąda ich zwolnienia i zaprzestania stosowania siły. Unijna oferta jest nadal ważna, wzywamy do pokojowego rozwiązania przez formułę okrągłego stołu, której wzorem jest polski Okrągły Stół, ale prawdziwy, nie ten udawany, który dzisiaj się odbywa w Kijowie. Demokratyczny europejski wybór Ukrainy może się najlepiej dokonać i potwierdzić przez przyspieszone wybory parlamentarne. Unia Europejska ma moralny i polityczny obowiązek poprzeć demokratyczny i suwerenny europejski wybór Ukrainy. Mamy obowiązek bronić Ukrainy przed rosyjską presją i sankcjami i też stosować presję i adekwatne wobec Rosji sankcje. Parlament Europejski słyszy wołanie z Ukrainy Pieremocha Jewropa! z Euromajdanu i odpowiada Jesteśmy z Wami! Odpowiadamy solidarnością i poparciem. To wołanie o demokrację i Europę, i europejskie standardy daje nadzieję, daje także nadzieję Europie, bo pokazuje siłę europejskich wartości i siłę europejskiej demokracji.